Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, dans notre débat de ce matin, il n'est pas simplement question de modèle économique ni de système juridique.

Quel rayonnement voulons nous pour nos œuvres et notre création? La révolution numérique, associée à la mondialisation et à l'accélération des échanges, nous oblige à repenser notre modèle culturel et économique. Avec l'internet et le numérique, vers quoi voulons nous que l'Europe avance? La politique est l'art d'anticiper, de préparer ce que nous désirons afin de ne pas subir ce que nous ne voulons pas.

Ce matin, il s'agit de réfléchir aux enjeux de la culture dans le monde globalisé du XXIe siècle. La Commission européenne, avec la publication de son livre vert l'année dernière, a enfin pris la mesure du potentiel de nos industries créatives et culturelles. L'Union européenne possède un patrimoine et des atouts culturels, un cinéma extrêmement dynamique et vivant. Le programme MEDIA fête ses vingt ans au Festival de Cannes cette année et soutient vingt films qui sont en compétition, des festivals, des spectacles vivants, de grandes expositions qui s'égrainent tout au long de l'année, partout en Europe. De plus, malgré la crise, le secteur des industries créatives et culturelles n'a cessé de progresser dans la dernière décennie. Les chiffres sont éloquents.

En 2008, il représentait déjà 860 milliards d'euros, 14 millions d'emplois, presque 7 du PIB. C'est plus que l'industrie automobile et l'industrie agroalimentaire réunies. La nature duale de ces industries, à la fois économique et culturelle, en fait d'importants leviers d'une croissance durable, intelligente, inclusive pour l'Europe bref, les objectifs de la stratégie Europe

Elles participent à la cohésion sociale, à l'attractivité des territoires et au rayonnement de l'Union européenne dans le monde. Il est temps d'insuffler au niveau communautaire une réelle dynamique propre à libérer leur potentiel et à stimuler leur développement. Ainsi, j'ai souhaité ouvrir de nombreuses pistes pour accompagner la croissance de ces industries. Ces mesures sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, mettre l'éducation et la formation au cœur de notre stratégie. D'une part, l'Europe doit encourager les talents créatifs dès le plus jeune âge, sensibiliser les jeunes à la culture, développer les partenariats entre universités et entreprises. D'autre part, elle doit permettre de former les acteurs de la culture aux nouvelles technologies, à l'esprit d'entreprise, stimuler le partage des bonnes pratiques et la transmission des savoir faire. Ensuite, il est essentiel d'adapter les droits d'auteur à l'ère numérique. En effet, le système actuel d'acquisition des droits d'auteur est trop fragmenté, trop compliqué. Un troisième axe essentiel de notre stratégie doit être la protection de la création. La propriété intellectuelle est un bien précieux. Une création pillée est une création vouée à disparaître. Il faut encourager la mobilité des créateurs. L'Union européenne doit travailler à la création d'un statut européen pour qu'ils puissent bénéficier de conditions de travail et d'une protection sociale. Elle doit faciliter l'achat, la diffusion et la circulation des œuvres, adapter la fiscalité, par exemple avec une TVA réduite pour les biens culturels, et enfin, aider au financement. Les investisseurs privés sont trop souvent réticents dès qu'il s'agit de financer les PME. Les opportunités offertes par les financements publics, particulièrement les Fonds structurels, sont mal exploitées.